á íslenska þjóðin að taka á sig skuldbindingar sem ekki eru hennar eigum við að borga það sem við eigum ekki að borga þetta eru spurningarnar sem við stöndum frammi fyrir í dag svarið getur samt bara verið á eina vegu íslenska þjóðin á ekki að borga meira en hún er lagalega skuldbundin til að gera hvers vegna í ósköpunum ætti hún að gera annað ef maður veltir fyrir sér hinni lagalegu stöðu getur það staðist að fyrirtæki séu starfrækt víða um heim á ábyrgð íslenska ríkisins án þess að ríkið sjálft hafi nokkuð um það að segja nei svo er að sjálfsögðu ekki íslendingar uppfylltu sínar skyldur og innleiddu tilskipun evrópusambandsins um að koma á ákveðnu tryggingakerfi það voru aldrei gerðar neinar athugasemdir við það það er þyngra en tárum taki að horfa upp á hvernig núverandi og fyrrverandi ríkisstjórn með samfylkinguna í broddi fylkingar hefur haldið á málunum aldrei frá því að hryðjuverkalögin voru sett hafa íslensk stjórnvöld staðið í lappirnar gagnvart bretum og hollendingum þau létu meira að segja hjá líða að höfða mál þann sjöunda desember síðastliðinn þegar málshöfðunarfresturinn út af hryðjuverkalögunum rann út hefði það ekki styrkt stöðu okkar að benda á það og einnig að í viðræðunum um icesave að líklega værum við ekki lagalega skuldbundin að borga sem þjóð það hefur aldrei gerst í samningaviðræðum svavar gestsson formaður samninganefndarinnar viðurkenndi það í morgunblaðinu í dag var ekki valmöguleiki sagði hann sú leið var aldrei rædd því er haldið fram af hæstvirtum utanríkismálaráðherra að staða okkar versni hugsanlega á alþjóðavísu ef við tökum ekki skuldirnar að okkur síðan hvenær hefur íslenska þjóðin hlaupið eftir hugsanlega mögulega kannski ef til vill jafnvel áliti annarra þjóða á okkar málefnum það er fáránlegt að taka jafn stóra ákvörðun byggða á líkum hvað gæti gerst og hvað ekki við verðum að byggja skoðanir okkar á staðreyndum nú höfum við meira að segja lögin með okkur af hverju látum við ekki reyna á þau er það ekki einmitt grundvallarréttarregla hvers vestræns ríkis að það geti leitað réttar síns til að fá skorið úr deilumálum þarna er einmitt mergurinn málsins við verðum að átta okkur á því að við erum að gefa frá okkur grundvallarréttindi hvers sjálfstæðs ríkis ef við látum þvinga okkur til annars erum við í raun að gefa frá okkur fullveldisréttinn til hvers var þá barist árið nítján hundruð fjörutíu og fjögur þegar við urðum sjálfstæð þjóð íslandi hefur alla tíð verið hollast að standa á eigin fótum og láta reyna á sjálfstæðan rétt sinn hvað var það þegar fiskveiðilögsagan var færð út í tvö hundruð mílur eitt stærsta hagsmunamál íslensku þjóðarinnar þá höfðum við meira að segja lögin á móti okkur og alveg örugglega einnig álit annarra þjóða við unnum ekki vinsældakosninguna þá varð það samt ekki þess virði að berjast fyrir núna höfum við lögin með okkur

hinn tuttugasta og sjötta febrúar síðastliðinn svaraði utanríkisráðherra fyrirspurn um hvort hann hafi látið kanna lögfræðileg rök fyrir því hvort íslendingum beri lagaleg skylda til að greiða icesave ábyrgðirnar og hver sé þá niðurstaða þeirrar skoðunar svarið var á þá leið að gagnaðilar okkar héldu öðru fram og nokkrar álitsgerðir lægju fyrir í þá veru að við værum skuldbundin til að greiða þær væru hins vegar trúnaðarmál hvernig stendur á því að nú kemur hæstvirtur utanríkismálaráðherra hér fram og fullyrðir að þetta hafi allt verið gert opinbert við höfum þær upplýsingar undir höndum að það hafi kannski aldrei verið leitað neins lögfræðilegs álits við gerum skýra kröfu að það verði allt uppi á borðinu varðandi þetta málefni virðulegi forseti þetta mál er er af þeirri stærðargráðu að ég legg til að við skjótum því til þjóðarinnar látum þjóðina skera úr um hvort hún ætli að undirgangast þessar skuldbindingar sem við erum ekki lagalega reiðubúin og skuldbundin til þess að taka á okkur efnum til þjóðaratkvæðagreiðslu um málið